Pri cezhraničnom obchodovaní však dochádza k veľkému množstvu daňových únikov, a preto je správne hľadať cesty na zlepšenie súčasných mechanizmov evidencie a výkazov a výberu dane z pridanej hodnoty. Daňová politika je v kompetencii členských štátov, a preto sú iniciatívy Únie v tejto oblasti veľmi obmedzené. Napriek tomu v správe pána poslanca Casu nachádzame viacero námetov na zlepšenie súčasných pravidiel. Systém dane z pridanej hodnoty postavený na širokom základe, podľa vymedzenia OECD, môže byť dobrým základom pre ďalšie koordinované zdokonaľovanie mechanizmov evidencie a výberu pri cezhraničných transakciách.

Zjednodušenie výkazov, zníženie frekvencie podávania priznaní, ako aj lepšie využívanie elektronickej verejnej správy či zavedenie európskej faktúry na základe jazykovo neutrálnej šablóny iste pomôžu daňovým úradom aj podnikateľom. Som presvedčený, že každé zjednodušenie a sprehľadnenie systému prispeje k lepšiemu výberu tejto dane.